le rapporteur Erdős pour son travail, qui va dans le bon sens en invitant la Commission et les États membres à interdire les néonicotinoïdes.

Cela constitue donc un véritable danger quand on sait que ces néonicotinoïdes ne disparaîtront qu'après plusieurs années. En 2015, l'EFSA confirmait que l'utilisation de ce type de pesticides sous forme de pulvérisation foliaire constituait un risque pour les abeilles. Aujourd'hui même, un rapport de l'EFSA particulièrement attendu confirme le risque jugé je cite élevé pour trois néonicotinoïdes actuellement soumis à des restrictions d'usage dans l'Union européenne. Aussi, afin d'éviter toute utilisation détournée ou illégale de ces substances et dans le but de stopper le déclin des abeilles, l'interdiction générale constitue une urgence absolue. C'est précisément l'objet de mon amendement qui sera mis aux voix demain en plénière. Il en va de l'avenir de l'humanité.